Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport est très proche, dans sa rédaction, du rapport de l'année dernière, présenté par le même rapporteur. Il n'est pas entièrement négatif.

Soros, qui influence ce Parlement, et gérer les conséquences de la politique migratoire folle que ce monsieur a préparée et que le gouvernement allemand a repris.

En fait, ce que nous demandons à la Serbie, c'est de renoncer à son identité et à sa souveraineté.